ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö með síðari breytingum ásamt með mér eru flutningsmenn karl valgarð matthíasson ólöf nordal ragnheiður ríkharðsdóttir árni þór sigurðsson og ármann krónu ólafsson mér er kunnugt um það og okkur sem flytjum þetta mál að það fer núna fram í samgönguráðuneytinu heildarendurskoðun á umferðarlögum sem væntanlega mun koma inn á vorþingi ef gengur vel þetta frumvarp er liður í því að efla almenningssamgöngur og gengur út á

forgangsakreinar er nokkuð sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega reykjavíkurborg hafa sett í forgang til að flýta fyrir för almenningsvagna strætó og það er auðvitað þannig og það er alveg ljóst að á næstu árum þarf að fara í átak í eflingu almenningssamgangna umferðin og skipulagið á henni bæði í reykjavík og höfuðborgarsvæðinu öllu sýnir að það er ekki vanþörf á að greiða fyrir leið strætisvagna í dag er það þannig að á nokkrum stöðum í borginni eru svokallaðar forgangsakreinar hægt er að taka dæmi af í lækjargötunni og eins á miklubraut en þar sem þessar forgangsakreinar eru ekki skilgreindar í umferðarlögum þá hefur lögreglan engin tæki til að bregðast við hún hefur ekki það sem þarf engar sektarheimildir til að sekta ef menn virða ekki þessar akreinar því miður hefur það verið þannig og ég hygg að við flest sem höfum ekið þarna um sjáum að oft á tíðum eru það aðrir bílar en bara strætisvagnar og leigubílar sem keyra þessar akreinar og menn geta komist upp með það því að eins og ég segi eru engar heimildir í lögum til sekta varðandi þetta það má kannski segja að þetta sé ekki stórt mál í umferðarpólitísku samhengi en þó er það einn lítill liður í því að efla almenningssamgöngur á þessu svæði og í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er aukin áhersla á almenningssamgöngur og á síðu sjö í stefnuyfirlýsingunni segir svo með leyfi forseta ríkisstjórnin mun beita sér sérstaklega fyrir úrbótum á samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins ég kýs að túlka

liður í því í sjálfu sér herra forseti þarf ég ekki að hafa lengri inngang að þessu máli en ítreka það að hugsun mín með þessu að setja þetta fram núna en bíða ekki eftir því að nýr lagabálkur um umferðarlög kæmu frá samgönguráðuneytinu fyrst og fremst liður í því að koma til móts við athugasemdir lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og borgaryfirvalda í reykjavík um að þau fái einhver tæki í hendurnar til að fylgja þessu fast eftir og að því sögðu legg ég til að þetta mál fari í þann forgang sem venja er á þingi